Derrière les chiffres, qui sont terribles, autant de drames vécus chaque année par des parents et des familles.

Le rapport Lebrecht Koch sur le renforcement de la sécurité des véhicules, que nous venons d'adopter ce midi, contient des propositions intéressantes, par exemple l'obligation d'installer des systèmes intelligents de sécurité de la conduite dans chaque nouveau véhicule.